Le deuxième point, c'est l'accès à l'eau, qui est pour moi un droit humain fondamental. Dans les propositions d'amendement, vous dites il faut encourager l'accès à l'eau gratuit dans les restaurants et dans les administrations.